Monsieur le Président, après avoir entendu le Président de la Commission, je voudrais dire que je suis déçu par rapport à d'autres interventions de la Commission. En effet, le commissaire Andor a exposé, il y a quelques mois déjà, à la commission Emploi plusieurs grandes lignes du programme de travail pour 2012 en matière d'emploi et d'affaires sociales. Ce matin, dans le cadre du débat sur la plateforme de lutte contre la pauvreté, ces propositions et d'autres ont été réexprimées par le commissaire, notamment concernant l'emploi, les jeunes, les services sociaux, le revenu minimum, la pauvreté des enfants.

Andor de budget renforcé sur ce thème et notamment du FSE. Il faut se donner les moyens nécessaires pour plus de solidarité et surtout concrétiser ces déclarations d'intention.